Pani Przewodniczący! To, jak zachowuje się prezydent Assad, nie powinno nikogo dziwić. To dyktator i zachowuje się dokładnie tak jak wszyscy dyktatorzy niezależnie od tego, czy dla utrzymania swojej władzy i pieniędzy posiłkują się ideologią prawicową, lewicową, nacjonalistyczną czy religijną. Każdy z takich dyktatorów i udowodniła nam to historia zrobi wszystko, by utrzymać się u władzy. Prezydent Assad robi więcej niż niektórzy najkrwawsi dyktatorzy po to, by utrzymać się u władzy, morduje niewinne dzieci, morduje cywilów. Myślę, że miejscem, w którym powinien znaleźć się prezydent Assad, jest międzynarodowy trybunał, który osądza zbrodniarzy, bo dzisiaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że prezydent Assad jest zbrodniarzem, zbrodniarzem przeciwko własnemu narodowi. To co powinno nas dzisiaj przede wszystkim niepokoić, to to, że państwo, które dla nas jest ważnym partnerem i naszym sąsiadem, czyli Rosja, zupełnie cynicznie podtrzymuje reżim Assada. Zadajmy sobie pytanie, jakimi wartościami kieruje się reżim Putina, jeśli nie wywołuje w nich drżenia serca widok mordowanych dzieci?